spólu góðir landsmenn vofa gengur nú ljósum logum um hinn kapítalíska heim það er ekki vofa kommúnismans sem var skrifað um á nítjándu öldinni nei það er vofa kapítalismans sjálfs vítt um heim standa nú yfir neyðaraðgerðir þar sem gripið er til graaðrlegra fjármuna úr almannasjóðum til að afstýra því að nýfrjálshyggjukapítalisminn hrynji hugmyndafræðin sem vaki færa allt frá hinu opinbera og til markaðarins vildi einkavæða alla hluti hataðist við reglusetningu frá hinu opinbera vildi ekkert af hinu opinbera vita hann hefur nú étið sjálfan sig innan frá þessi ismi og skríður undir pilsfaldinn nýfrjálshyggjubyltingin er að éta börnin sín enda hefur hannes hólmsteinn ekki skrifað blaðagrein í margar vikur lærdómar heimskreppunnar miklu um nítján hundruð þrjátíu eru nú rifjaðir upp og eðlilega spyrja menn sig í forundran hvernig gat mannkynið verið svona heillum horfið svona vitlaust að glata reynslunni frá þeim hildarleik og endurtaka sömu mistökin fólgin í blindri trú á markaðinn já er það ekki undarlegt góðir áheyrendur að á nokkurra áratuga fresti í mesta lagi hálfrar til einnar aldar fresti þurfi þessi skrýtna skepna homo sapiens sem þýtt er sem hinn viti borni maður að læra allt upp á nýtt

hann hrokinn og það siðleysið eru ekki góðir förunautar í þróun mannlegs samfélags hér uppi á íslandi er staðan sú að allt frá því fyrir mitt ár nítján hundruð níutíu og eitt

framsóknarflokksins í tólf og nú loks samfylkingarinnar þessar ríkisstjórnir hafa fylgt hinum sömu leiðarljósum við íslendingar erum í lok þessa tíma staddir í versta ólgusjó efnahags og þjóðmálaupplausnar sem við höfum lent í að minnsta kosti um áratugaskeið ef ekki nokkru sinni síðan við endurheimtum fullveldi og sjálfstæði ég held að maðurinn í múrbúðinni hafi orðað þetta þannig að það skildist þegar hann sagði efnislega sem svo að útrásar og bankastrákarnir væru búnir að skuldsetja okkur upp í rjáfur og það væri það sem við værum að glíma við fjármálageirinn og viðskiptalífið ber hér ekki eitt ábyrgð leikvöllurinn var undirbúinn með pólitískum ákvörðunum um einkavæðingu ekki síst banka með sömu blindu trúnni á markaðinn útrásarvíkingarnir voru þjóðhetjur og stjórnvöld hældust um af afrekum sínum mikluðust af góðæri og velgengni ísland var að sigra heiminn hvernig má það þá vera nú við mánaðamótin september október árið tvö þúsund og átta að fjármálakerfi landsins skuli riða til falls að eignir almennings og kaupmáttur skuli brenna upp í óðaverðbólgu gengishruni og okurvöxtum þetta átti ekki að fara svoleiðis var það nei ég held ekki hægrimenn tala gjarnan þannig að þeir einir svona þegar mestur er gállinn á þeim hafi vit á peningum þeir einir kunni með þá að fara og stjórna af ábyrgð og þannig að vel fari ríki og sveitarfélögum ekki vantar það á íslandi að hægrimenn hafi ekki haft völdin síðastliðinn sautján ár það eru ekki vinstri stjórnir sem hafa á þessu tímabili gert ísland að skuldugasta hagkerfi hins þróaða heims það eru ekki sósíalistar ekki græningjar ekki anarkistar ekki marxistar ekki reynslulausir unglingar sem hér hafa vélað um nei það eru davíð oddsson jón baldvin hannibalsson halldór ásgrímsson geir h haarde og nú upp á síðkastið með honum ingibjörg sólrún gísladóttir sem bera hér pólitíska ábyrgð

auðvitað gerir hin alþjóðlega fjármálakreppa ástandið illt verra en ég fullyrði það sem ég stend að þó að hún hefði alls ekki komið til ættum við íslendingar samt í miklum erfiðleikum og við áttum það þegar áður en hún skall á ef það er eitthvað eitt sem ég sem formaður vinstri hreyfingarinnar græns framboðs er virkilega stoltur af umfram annað er það það hvernig við höfum sjálfum okkur samkvæmt fjallað um þessa hluti og eins þótt tískan og tíðarandinn væri á móti okkur nú sýnist mér annað uppi á teningunum þegar hægrimaðurinn sarkozy frakklandsforseti vill skipa nefnd til að endurskoða kapítalismann þá er nú stungin tólg en nú góðir landsmenn er komið eins og komið er því miður og það veitir mér afar takmarkaða ánægju þó að ég geti sagt með réttu að við vinstri græn höfum allt frá árunum tvö þúsund og fjögur tvö þúsund og fimm bent á hvert stefndi við höfum flutt á hverju einasta þingi tillögu um að ráðist yrði í aðgerðir til að endurheimta efnahagslegan stöðugleika stöðva skuldsetningu þjóðarbúsins og koma þjóðarskútunni á rétta stefnu það gremjulega það sorglega það dýrkeypta er að þetta þurfti auðvitað aldrei að fara svona og þetta átti ekki að fara svona en við erum þar sem við erum góðir landsmenn gert er gert og liðið er liðið og nú er að takast á við hlutina nú er að leita lausna og taka til hendinni áhöfn á lekum bát sest ekki niður til þess að velta því fyrir sér af hverju fór að leka hún fer strax að ausa við verðum að sameina kraftana við verðum að vinna saman við verðum að slíðra vopnin og það gildir jafnt um hið pólitíska svið sem og bolabrögðin úti í viðskiptalífinu við verðum öll að sameinast um það stóra verkefni að vinna okkur í gegnum og út úr vandanum ég eyði hér ekki orðum á ræðu forsætisráðherra í henni var því miður ekkert

orðum í málflutning samfylkingarinnar að undanförnu orka þeirra fer fyrst og fremst í eitt að níða niður gjaldmiðilinn og útmála hvað hann sé ónýtur það er nú aldeilis það sem krónan þarf á að halda þessa dagana eða er kannski þessi málflutningur framlag samfylkingarinnar til þess að lækka greiðslubyrðina af erlendum bílakaupa og húsnæðislánum við í vinstri hreyfingunni grænu framboði höfum unnið að undanförnu aðgerðaáætlun í tuttugu liðum sem er tilbúin í okkar fórum og við getum lagt á borðið með okkur ríkisstjórn íslands verður nú á næstu sólarhringum að svara því hvort hún treystir sér til hefur bolmagn styrk kjark og sjálfstraust til að leiða endurreisnaraðgerðir í okkar þjóðarbúskap ef ekki verður þar að verða breyting á með hvaða hætti sem það getur gerst við vinstri græn erum tilbúin til að axla ábyrgð og leggja okkur sjálf undir megi það verða að liði með hvaða hætti sem það getur gerst ég persónulega sjálfur er tilbúinn til að leggja mig undir ég hef af því litla gleði hafandi helgað stærstan hluta minna fullorðinsára íslenskum stjórnmálum hafandi setið hér á alþingi í tuttugu og fimm ár að staðan skuli vera sú sem hún er við verðum að ganga í að leysa gjaldeyriskreppuna og stöðva fall krónunnar takast það ekki innan fárra daga verður gjaldeyrisviðskiptum sjálfhætt og eins gott þá að stöðva þau formlega við verðum að fullvissa almenning um að innistæður í bönkum og sparisjóðum verði tryggðar og að í þeim efnum sé ekkert að óttast við verðum að ná hratt niður verðbólgu og lækka vexti við lifum ekki veturinn af hvað þá lengur að óbreyttum aðstæðum við verðum að veita fé í umferð þannig að almenningur fyrirtæki stofnanir og sveitarfélög fái eðlilega bankaþjónustu þannig að hjól samfélagsins og atvinnulífsins geti snúist áfram þau eru að stöðvast jafnvel stærstu sveitarfélög landsins fá nú ekki lengur fyrirgreiðslu hjá sínum viðskiptabönkum getur það ástand gengið nei við verðum að sameinast um að verja lífskjörin og stöðu heimilanna eins og nokkur kostur er og afstýra því að fólk fari unnvörpum að missa húsin sín og komast í þrot í því efni verðum við að beina þeim mætti sem við höfum til þeirra sem standa höllustum fæti þeir sem betur eru settir verða að sjá um sig tekjulágt fólk ungt skuldsett fólk einstæðir foreldrar aldraðir og öryrkjar sem hafa einan saman lífeyrinn verða að vera í forgangi síðast en ekki síst verðum við nú að slá óvígri skjaldborg um velferðarþjónustuna velferðarkerfið er aldrei dýrmætara en þegar erfiðir tímar ganga í garð góðir landsmenn það hefur oft verið meira gaman að koma til alþingis á fögrum haustdegi og hefja hér störf en nú það var lítið um bros í þingsalnum í gær öllum er alvara málsins ljós en við íslendingar verðum að horfast í augu við veruleikann eins og hann er afneitun eða sjálfsblekking gerir aldrei nema illt verra en við skulum aldrei missa kjarkinn ég segi við ykkur góðir landsmenn þar sem þið sitjið og hlustið eða horfið ekki missa móðinn ekki gefast upp við förum í gegnum þetta saman og það er líka þannig að margt mun leggjast með okkur við eigum enn fiskimiðin og tæki og mannafla og þekkingu til að nýta þau við eigum enn landbúnað og matvælaiðnað sem sér fyrir um hálfri fæðuþörf þjóðarinnar við eigum útflutningsiðnað og tækniþekkingu í matvæla stoðtækja og lyfjaiðnaði og svo framvegis við eigum þetta dásamlega og orkuríka land sem útlendingar vilja sækja heim og sem sér okkur fyrir ljósi og hita við eigum í ríkulegum mæli ein eftirsóttasta gæði jarðarinnar sem nú eru að verða hreint vatn við erum ung og velmenntuð þjóð við erum dugleg þjóð og við teljum það ekki eftir okkur að vinna mikið svo lengi sem vinnu er að hafa við eigum tungu okkar menningu og rætur og þangað sækjum við styrk sjálfsvitund og sjálfstraust og við eigum hvert annað við hjálpumst að við styðjum hvert annað innan fjölskyldunnar vinahópsins og byggðarlagsins við erum öll á sama báti og það er löngu komið ræs hvernig á þá að fara í þetta örlagaverkefni íslensku þjóðarinnar jú á morgun á að boða til fundar

mikilvægustu heildarsamtök og læsa okkur inni við þurfum ekki laugardalshöllina hið sögufræga hús höfði nægir þetta eru nokkrir tugir karla og kvenna því að þarna eiga ekki bara að vera jakkafataklæddir karlar þarna þurfa að vera margar hagsýnar húsmæður konur sem hefðu betur ráðið meiru um okkar mál við höfum ekki staðið okkur svo vel karlarnir þarna á þessi hópur að sitja og koma ekki út fyrr en búið er að ná samkomulagi um það hvernig þjóðarbúið verður unnið í gegnum þessa erfiðleika dyrnar verða læstar þangað til kominn er hvítur reykur við höfum ekkert leyfi til þess sem nú höldum á fjöreggi þessarar þjóðar efnahagslegu og stjórnmálalegu sjálfstæði hennar og framtíð barnanna okkar að láta okkur mistakast forsætisráðherra góður þú átt að boða fundinn ég skal mæta og það munu allir hinir gera og fundarboðinu verður fagnað bæði af þeim sem boðið verður og af þjóðinni munum svo bara eitt að lokum góðir landsmenn öll él birtir upp um síðir en við skulum passa vel upp á hvert annað